frumvarp þetta var unnið í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu í samstarfi við vegagerðina með stefnumörkun ríkisstjórnarinnar í kjölfar efnahagshrunsins um að ná jöfnuði í ríkisfjármálum var óhjákvæmilegt að gripið yrði til róttækra aðgerða þar með talin með verulegum niðurskurði verklegra framkvæmda og með því að setja skorður við frekari skuldaaukningu ríkissjóðs þessar aðgerðir eru í samræmi við og byggðar á samstarfsáætluninni við alþjóðagjaldeyrissjóðinn í kjölfarið hefur orðið verulegur niðurskurður

að miklar framkvæmdir ef í gangi á þessu ári eða fyrir hvorki meira né minna en ellefu komma fimm milljarða króna við þessar aðstæður hefur verið horft til annarra valkosta til þess að auka atvinnu og til að flýta mikilvægum samgönguframkvæmdum sem annars þyrftu að bíða auk hefðbundinnar fjármögnunar samgönguframkvæmda hefur verið horft til aðkomu lífeyrissjóðanna að fjármögnun stærri vegaframkvæmda með öðru fyrirkomulagi fjármögnunar það er með veggjaldi tilgangurinn með frumvarpi þessu er að skapa nauðsynlega umgjörð um aðkomu lífeyrissjóðanna að fjármögnun vegaframkvæmda sem lið í endurreisn atvinnulífs með innspýtingu nýs fjármagns til að draga úr atvinnuleysi og um leið að flýta arðbærum stórframkvæmdum í vegamálum lykilatriði við þá leið er að ekki verði um frekari skuldbindingar ríkissjóðs að ræða vegna þessara framkvæmda það er að þær verði fjármagnaðar með öðrum hætti en skuldsetningu eða ábyrgð ríkissjóðs lífeyrissjóðirnir verða því að meta hvert verkefni fyrir sig áhættu af lánveitingunni og arðsemi verkefnisins skuldbinding hins nýja hlutafélags mun felast í því að innheimta veggjald í tiltekinn tíma til að standa undir árlegum endurgreiðslum lána frá lífeyrissjóðunum virðulegi forseti í fimmtu grein vegalaga númer áttatíu tvö þúsund og sjö er að finna heimild vegagerðarinnar með fyrirvara um samþykki samgönguráðherra til að stofna félag eða félög sem hafi það hlutverk að sinna framkvæmda og þjónustuverkefnum stofnunarinnar þessi heimild vegalaga var sett við aðrar aðstæður en eru í þjóðfélaginu í dag og rýma ekki við þær kröfur sem gera verður við núverandi aðstæður ýmsar þjóðir hafa lagt á tímabundin veggjöld á afmörkuðum vegarköflum í því skyni að flýta einstökum framkvæmdum norðmenn hafa verið fremstir í flokki þjóða í gjaldtöku af þessu tagi

og vegna hvalfjarðarganga á tíunda áratugnum eins og áður sagði hefur staða efnahagsmála hér á landi og alvarleg staða ríkissjóðs leitt til skoðunar á aðkomu lífeyrissjóðanna eða annarra fjárfesta að fjármögnun vegaframkvæmda auk annarra framkvæmda í landinu forsendur aðkomu lífeyrissjóðanna eru einkum þær að sjóðirnir fái viðunandi arð af fjárfestingum sínum fjárfestingarnar séu þjóðhagslega arðbærar og ríkið taki ekki á sig neinar skuldbindingar sem færa verður sem lán í bókum þess með frumvarpi þessu er lagt til að stofnað verði hlutafélag til að standa að tilteknum vegaframkvæmdum án þess að til komi ábyrgð ríkissjóðs á viðkomandi verkefnunum félaginu verður heimilað að annast rekstur viðhald og lagningu vega þar með talin áætlanagerð hönnun umhverfismat útboð samningsgerð við verktaka eftirlit og annað sem nauðsynlegt er til að ljúka megi framkvæmd um leið er opnað fyrir þann möguleika að fyrirkomulagið verði óbreytt frá því sem nú er það er hinu nýja félagi er veitt heimild til að semja um kaup einstakra eða allra verkþátta af vegagerðinni eða annast þá sjálft gert er ráð fyrir sú leið verði valin sem leiði til mestrar hagkvæmni í rekstri hjá félaginu gert er ráð fyrir að hlutafélagið afhendi vegagerðinni viðkomandi vegarkafla til rekstrar að aflokinni byggingu og hlutverk félagsins verði síðan að afla fjár með veggjöldum til afborgunar lána af framkvæmdatímanum nema ákveðið verði að veggjöldin skuli einnig ná til kostnaðar við rekstur og viðhald við frumútreikning á veggjöldunum hefur verið við það miðað að kostnaður við hverja framkvæmd verði greiddur á tuttugu og fimm til þrjátíu og fimm árum og jafnvel fjörutíu árum veggjöldin eru reiknuð miðað við núverandi umferð en við eðlilegar aðstæður má reikna með umferðaraukningu á þessu tímabili með aukningu umferðar gefst svigrúm til lækkunar gjaldanna með tímanum líkt og gerst hefur með hvalfjarðargöng þá þarf einnig

við hann einnig kemur til álita að framkvæmdir á sama svæði verði gerðar upp í einu lagi sem dæmi má nefna vegina út frá höfuðborgarsvæðinu suðurlandsveg vesturlandsveg og reykjanesbraut hæstvirtur forseti ég vík nú að athugasemdum við helstu greinar frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins er ráðherra veitt heimilt að stofna opinbert hlutafélag sem hefur það að markmiði að standa að lagningu tiltekinna vega ásamt nauðsynlegum undirbúningi eins og áður hefur komið fram er tilgangur frumvarpsins að stofna fyrirtæki til þess að skapa umgjörð um starf við vegaframkvæmdir sem byggjast á gjaldtöku af notendum en leiði jafnframt ekki til aukinna skuldbindinga ríkissjóðs í annarri grein er tilgangi félaginu lýst en hann er að annast lagningu vega auk þeirrar áætlanagerðar sem af því leiðir þar með talið hönnun útboð samningsgerð við verktaka og annað sem nauðsynlegt er til að ljúka megi framkvæmd gert er ráð fyrir að tilgangi félagsins verði nánar lýst í samþykktum þess en nauðsynlegt kann að vera að tilgangi félagsins verði að einhverju leyti

ríkisins og framkvæmd laganna í greininni kemur einnig fram að ákvæði laga um hlutafélög gilda um félagið ef ekki er kveðið á um annað í lögum þessum í fjórða grein er fjallað um stjórn félagsins og skal hún skipuð þremur mönnum og jafnmörgum til vara skal stjórnin vinna að verkefnum sem félaginu eru falin í samráði og samvinnu við helstu hagsmunaaðila verkefna í fjórðu málsgrein er kveðið á um að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skuli hvorki taka þátt í meðferð mála þar sem þeir eiga hagsmuna að gæta né mála er varða aðila sem eru þeim tengdir persónulega eða fjárhagslega rétt þykir að leggja áherslu á kröfur um hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra við meðferð mála og undirstrika að þeir komi ekki að afgreiðslu máls þar sem þeir eiga hagsmuna að gæta eða eru tengdir eða skyldir aðilum sem hafa slíka stöðu í samræmi við góðar stjórnsýslureglur í fimmtu grein er kveðið á um um heimild ráðherra til að gera samninga við félagið um uppbyggingu rekstur og viðhald vega í samræmi við markmið stjórnvalda og stefnumótun í samgöngumálum á hverjum tíma rétt þykir að skýra heimild þessa efnis sé að finna í lögum til þeirrar samningsgerðar þannig að ekki verði vafi um þær í ljósi samkeppnis eða útboðsreglna í sjöttu grein er kveðið á um gjaldskrá félagsins en einn megintilgangur félagsins er að annast ákveðin verkefni gegn gjaldi gjaldinu er ætlað að standa undir öllum kostnaði við undirbúning og framkvæmd mannvirkja auk eftirlits og kostnaðar við álagningu og innheimtu gjalda í annarri málsgrein er sérstaklega kveðið á um að eigandi ökutækis eða umráðamaður ef um kaupleigu er að ræða beri forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til